Yo coincido con mis colegas, que plantean que estamos ante la constatación de un fracaso.

Mas allá de las campañas de imagen de la OTAN, que son campañas de imagen, lo cierto y verdad es que, en relación con las fechas de 2015, no sabemos en qué momento está el proceso de paz, es decir, si en 2015 Afganistán será más o menos talibán, si habrá más o menos pobreza, si habrá más o menos corrupción.

Tampoco sabemos cuál es el plan de evacuación, porque parece que Pakistán se niega a negociar esa posible retirada.